2009. L'objectif que nous nous étions fixé de réduire de moitié le nombre de morts chaque année n'a pas été atteint.

Il propose des solutions originales, innovantes, notamment à travers l'éducation et la formation tout au long de la vie, ainsi que l'amélioration des infrastructures. Je voudrais soulever deux points dans le très court laps de temps qui m'est imparti. Comme vient de le rappeler ma collègue, le taux zéro d'alcool pour les conducteurs novices pendant les deux premières années et tout le temps pour les conducteurs professionnels est un élément tout à fait favorable et réaliste, puisque, désormais, une marge d'erreur scientifique est tolérée et permet de rendre ce dispositif applicable. En ce qui concerne toujours l'alcool au volant, je soutiens la demande d'installation d'éthylotests anti démarrage dans tous les nouveaux véhicules servant au transport commercial de personnes et de marchandises.